var hann að spyrja um siðareglur fyrir æðstu embættismenn ríkisins þá er það auðvitað þannig að æðstu embættismenn ríkisins vinna samkvæmt lögum og ákvörðunarreglum þar að auki er það nú þannig að það er í öllum stofnunum sem er ákveðin starfsmannastefna og reglur sem gilda um verkefnin sem þar eru rædd þannig að ég sé nú ekki alveg hvers vegna háttvirtur þingmaður hefur þessar áhyggjur hann